Signora Presidente, onorevoli colleghi, la trasparenza delle istituzioni europee nel loro dialogo con la società civile è un principio fondamentale sancito dai trattati. Affinché la democrazia europea funzioni correttamente, evitando che la forza dei pochi prevalga sugli interessi dei molti, l'attività dei gruppi d'interesse che vogliono far sentire la loro voce nel corso del processo legislativo deve essere trasparente e seguire norme di condotta severe e rigorose. Le modifiche dell'accordo interistituzionale, che il Parlamento ha negoziato con la Commissione, costituiscono un passo in avanti in questa direzione. Ma un passo in avanti parziale, soprattutto rispetto alla richiesta del Parlamento di istituire un registro obbligatorio. Siamo consapevoli dell'assenza di una base giuridica nei trattati, ma esiste una clausola di flessibilità che consente di rendere i poteri dell'Unione coerenti con i suoi obiettivi e il Parlamento chiede con forza di utilizzarla nella prossima legislatura qualora non si realizzi una revisione dei trattati.

Pur nei limiti di un meccanismo volontario, basato su incentivi, il nuovo accordo contiene comunque dei progressi rispetto al passato e la risoluzione che precede il testo dell'accordo li sottolinea e li precisa. Chi si registra dovrà dichiarare tutti i clienti per i quali svolge attività di lobby, legando chiaramente ciascuna attività svolta con ciascun cliente. Le norme del codice di condotta sono rese più severe per limitare al massimo comportamenti non conformi o abusi. Ci siamo impegnati per chiarire il ruolo degli ex deputati, richiedendo che non utilizzino i vantaggi derivanti dal loro status nel caso esercitino attività coperte dallo scopo del registro. Gli incentivi alla registrazione punto, questo, importante sono concepiti nella risoluzione anche e soprattutto come disincentivi per chi non si registra rispetto alla libertà di azione, attualmente molto ampia, consentita ai lobbisti. Alla Commissione europea è chiesto di essere altrettanto ambiziosa e severa quanto il Parlamento ha deciso di essere. C'è poi la questione del ruolo degli studi legali, che è precisato meglio distinguendo le attività di assistenza legale da quelle coperte dal registro, ed è positivo il fatto che alcune associazioni di studi legali di avvocati vogliano accogliere questo principio su cui dovremo continuare a lavorare.

Vorrei precisare che sindaci e i rappresentanti di quelle istituzioni non dovranno registrarsi, mentre dovranno farlo gli uffici di rappresentanza permanenti.

vorrei esprimere la mia opinione a mio giudizio, un meccanismo obbligatorio rischierebbe di avere un effetto controproducente e quindi di incentivare un'attività di lobby per ottenere il proprio nome registrato nelle relazioni approvate. Possiamo valutare la proposta di un altro emendamento, di un meccanismo volontario sul quale sono pronto ad ascoltare i suggerimenti che emergeranno nel dibattito. Nel complesso, comunque, ritengo che, nei limiti dei trattati attuali e di un negoziato non semplice, il Parlamento abbia compiuto un passo in avanti e che con il nuovo registro la trasparenza e quindi i diritti di tutti i cittadini saranno rafforzati.